forseti vill geta þess vegna þessara orða að það hafði ekki verið haft samráð um það þinghald sem hér er nefnt við forseta auk þess sem formenn þingflokka höfðu vitneskju um þá dagskrá sem gert var ráð fyrir og engar athugasemdir voru gerðar við dagskrána og þar á meðal það að